Zato ne trebaju iznenaditi jednostrane mjere poput tarifa koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Takve odluke, da se razumijemo, svakako nisu dobre, ali ih jednako tako treba razumjeti u kontekstu nezadovoljstva neprihvatljivom situacijom.